To ni res. Nadomestitev šeststomegavatnega bloka pomeni, izgradnjo dveh dravskih verig. In kdo to zagovarja, da je to možno zgraditi v v desetih letih, laže.